Postih právnických osôb za trestné činy súvisiace s obchodovaním s ľuďmi prispeje k zintenzívneniu boja proti tejto novodobej forme otroctva. Samozrejme, postih právnickej osoby nesmie vylučovať postih konkrétnych fyzických osôb, ktoré sa na tomto čine akýmkoľvek spôsobom podieľali. Za účinné opatrenia voči právnickým osobám považujem, vedľa ukladania peňažných trestov, aj vylúčenie z nároku na verejné dávky alebo pomoc, pozastavenie výkonu obchodnej činnosti a predovšetkým súdne rozhodnutie o zrušení právnickej osoby. Členské štáty musia zabezpečiť prijatím právnych ustanovení, aby vnútroštátne orgány mohli rozhodnúť o nestíhaní alebo o neuložení trestu obetiam obchodovania s ľuďmi, aby mohli pokračovať práve vo vyšetrovaní aj v prípade, ak obeť stiahla svoju výpoveď. V neposlednom rade pripomínam, že obete týchto ohavných činov sú často naďalej viktimizované a ocitajú sa vo veľmi prekérnych podmienkach, čo je dôvodom pre špeciálnu ochranu a podporu.